Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, nous sommes tous d'accord, et ce depuis plusieurs mois.

el Assad n'a plus aucune légitimité et doit quitter le pouvoir. L'ampleur de la répression contre son propre peuple est tout à fait intolérable. Après celles de l'Union européenne et des États Unis, je me réjouis de la décision de la Ligue arabe d'adopter des mesures coercitives contre le régime syrien et de chercher les moyens les plus adéquats pour protéger les civils. Nous devons continuer à travailler de concert avec la Ligue arabe et la Turquie.

Le sommet Union européenne Russie de cette fin de semaine serait l'occasion de rappeler les conséquences humaines de cette répression et de faire revoir à la Russie sa position aux Nations unies. Si l'on ne met pas un terme rapide à ces exactions, le pays risque de plonger dans une guerre civile, et c'est la région dans son ensemble qui en subira les répercussions. Madame la Haute représentante, je vous encourage à poursuivre vos efforts afin que les aspirations exprimées par les Syriens puissent se réaliser dans un avenir que nous espérons tous le plus proche possible.